La nivel european există un set consistent de norme, criterii și recomandări ce asigură protecția cetățenilor aparținând minorităților naționale și sunt destul de rare cazurile de încălcare a acestora în cadrul Uniunii Europene. România a recunoscut minorităților naționale drepturi care depășesc normele europene în materie, iar prezența parlamentarilor români de naționalitate maghiară în acest for este o dovadă vie în acest sens. Este esențial pentru armonia interetnică în Europa ca drepturile omului să fie respectate, dar derapajele separatiste întemeiate pe exacerbarea drepturilor etnice trebuie stopate.

Consider, de asemenea, că ar trebui să ne îndreptăm mai mult atenția asupra situației minorităților naționale din țările învecinate Uniunii, cu atât mai mult când e vorba de cetățeni de naționalitate identică unora din țările membre.